Glede Filipincev, ki jih namerava gospod Cantarutti pripeljati, mislim, da mi imamo celo vrsto Filipincev na zavodih za delo. Tam jih je ene sto tisoč prijavljenih. Ne. Tako, da lahko tam Filipince vzamemo. Glede glede zlorab je pa treba povedati že, da na ministrstvu so čudne zadeve. Tukajle imate navedene, da iz neznane države je tisoč dvesto šestintrideset otrok in iz še enkrat neznane države dodatnih sedemnajst. Potem ne vem, od kdaj je palestinsko zasedeno ozemlje, od kdaj je to država. Potem imamo tukajle otroke iz ex Čehoslovaške. Čehoslovaške ni več od leta devetnajststo dvaindevetdeset, to se pravi, ta otrok bi moral biti star najmanj več kakor šestindvajset let, da bi lahko bil še otrok. In vse to je navedeno v uradnih dokumentih, ki jih dajejo iz rok, iz rok, ministrstva. Res pa je, da tukaj gre tudi za upravne enote, ki ne delajo svojega dela. In mislim, da bi morali to marsikaj popucati. Konec koncev, če vzamemo samo Slovensko Bistrico, v Slovenski Bistrici so ljudje poročeni z Rusinjami, pa morajo vsake dva meseca dobiti en dodaten papir pa potrdilo o znanju slovenskega jezika. Medtem ko Kosovarji, ki jih je vsak dan več tem, ne rabijo ničesar. V nekaj dneh dobijo vse dokumente in papirje in ljudje tam govorijo, da se v Slovenski Bistrici za denar dobi prav vse. Kdaj boste porihtali te upravne enote, ki jih je oseminpetdeset, in jih vezali nazaj na občine, kar bi bilo dosti bolj smiselno. In pa, kako lahko centri za socialno delo enostavno dajejo štemplje za vse skupaj. Kdo pa je tule kriv? A je župan kriv na določenih mestih a je upravna enota a je mestni svet? Kaj dela Ministrstvo za notranje zadeva ? Kaj dela Ministrstvo za zunanje zadeve? Saj niti ne kontrolira, ali so ti otroci iz teh držav upravičeni do kakršnegakoli, dodatka oziroma plačila.